Madame la Présidente, effectivement les citoyens britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, de façon variable d'ailleurs, puisque l'Ecosse et l'Irlande du Nord n'ont pas voté dans ce sens, ce qui ne manquera pas de compliquer les négociations. Nous le regrettons profondément. Je voudrais quand même rappeler ici le rôle destructif qu'a joué l'UKIP dans cette opération et je voudrais qu'on se souvienne de notre devoir de combattre tous les extrémismes qui veulent effectivement détruire cette organisation issue de la volonté de paix en Europe. Maintenant, il faut régler les comptes entre l'Union européenne et le Royaume Uni.